Powinniśmy więc podjąć bardzo ważne i skuteczne działania, i to na trzech płaszczyznach pierwsza to ta, która dotyczy człowieka, druga to ta, która dotyczy infrastruktury, a trzecia oczywiście dotycząca już samych pojazdów, zwłaszcza że trzy czwarte pojazdów poruszających się po drogach Unii Europejskiej nie ma żadnych systemów wspomagania kierowców.